Pero si no hacemos nada, el bloqueo ilegal por parte del ultraderechista ministro de Interior italiano al Aquarius se puede convertir en una norma, en una forma de actuar que vulnere el Derecho internacional y de paso criminalice a las ONG. No seamos hipócritas. El caso del Aquarius demuestra que es imprescindible abrir rutas legales y seguras de entrada a Europa, y eso pasa también por eliminar las vallas con concertinas e impedir las devoluciones en caliente. Hay que darles la vuelta a las políticas xenófobas de la Europa fortaleza, instaurando nuevas políticas basadas en la justicia, la solidaridad y la cooperación, que conformen una nueva política migratoria común